Domnule Președinte, domnule prim ministru, sunt de acord cu multe lucruri pe care le ați spus aici. Ați vorbit de coeziune, de piață unică, ați vorbit de statul de drept și aici vreau să mă refer, domnule prim ministru, la niște lucruri concrete din țara dumneavoastră. Ați spus că nu trebuie să se facă rabat cu nimic la statul de drept și sunt de acord.

Cunoașteți că sunt familii de la care s au luat copiii, copii la 12 ani care, conform legii finlandeze au dreptul să se prezinte în instanță, să opteze pentru mamă și nu sunt ascultați în instanță? Sunt duși și sunt atrocități în instituțiile care instituționalizează copii, domnul prim ministru. V am făcut o scrisoare, nu s a luat nici o măsură. Cum putem să avem un stat de drept când cetățenii, care sunt europenii, este vorba despre o cetățeană din țara mea, nu au aceleași drepturi ca cetățenii din Finlanda? Și vă rog să mi răspundeți punctual! Și, sigur, mi aș dori să nu existe acea condiționalitate la CFM, așa cum o susțineți dumneavoastră, pentru că, iată, se definește diferit și distinct pentru fiecare țară statul de drept.